Aber in den vergangenen sechs Monaten haben die Institutionen, die Kommission, OLAF und der Überwachungsausschuss ein bizarres Schauspiel abgeliefert.

Doch es gab Einflussversuche Die Direktorin von OLAF hat mit Abgeordneten des Hauses gesprochen. Ich habe gehört, Herr Barroso habe mit Abgeordneten des Hauses gesprochen. Jetzt meine Frage, Herr Kommissar Setzt sich die Kommission für einen unabhängigen Überwachungsausschuss ein?